Na konci listopadu byl známý vietnamský bloger a influencer odsouzen k sedmiletému trestu odnětí svobody za šíření informace o ekologické katastrofě z roku 2016. Dámy a pánové, tento člověk byl odsouzen za zneužívání demokratických svobod k narušení zájmů státu a následovně byl odsouzen za údajnou tvorbu a šíření propagandy proti státu.

Proces byl neveřejný, neměl možnost obhájce a následně byl i neprávem odsouzen. Dámy a pánové, jsem velmi rád, že celou kauzu doprovázela mobilizace obyvatel na sociálních sítích a dokonce i demonstrace v ulicích. Nicméně i my jako Evropský parlament a evropští politici musíme ze své pozice zasáhnout. V současné době je ve Vietnamu silně omezena svoboda sdělovacích prostředků, svoboda tisku, projevu a místy se dá dokonce mluvit i o cenzuře. Odsouzení Nguyena Van Hoa ukazuje, že vláda uplatňuje svou politickou kontrolu, která zcela odporuje spravedlnosti a popírání lidských práv. Proto si myslím, že je potřeba tuto výzvu adresovat vietnamské vládě.